Het blijft volledig onduidelijk wat Australië eigenlijk wil doen met de persoonsgegevens van Europese reizigers. Dit Parlement heeft gevraagd om de garantie dat Australië geen profielen gaat maken van de persoonsgegevens om zo passagiers waarop geen verdenking rust, toch een andere behandeling te geven op grond van dat profiel. Die garantie kregen we niet. Natuurlijk kregen we die garantie niet, want is de reden waarom overheden en niet alleen Australië, maar ook de Verenigde Staten en Canada en wellicht in de toekomst de Europese Unie passagiersgegevens willen verzamelen. Waarom? Er is nog steeds geen bewijs dat het opslaan van passagiersgegevens helpt in de strijd tegen terrorisme. Als opsporingsdiensten de gegevens zoeken van één bepaalde passagier, dan kunnen ze die opvragen bij vliegmaatschappijen. Die gooien die informatie echt niet weg nadat de passagier is uitgestapt. Dus die hoef je niet vijfeneenhalf jaar ergens bij een overheid te bewaren. Vijfeneenhalf jaar in Australië overigens en decennia in de Verenigde Staten, en wie weet hoe lang de bewaartermijn in de Europese PNR voor de toekomst zal zijn. De argumentatie van de rapporteur dat deze overeenkomst met Australië een positieve uitwerking heeft op de onderhandelingen met de VS en Canada, verwerp ik.

Lange bewaartermijnen, doorgifte van gegevens aan andere instanties, zelfs buitenlandse geheime diensten, en het risico dat Europeanen op grond van hun profiel een inreisverbod krijgen.